Hvala lepa, spoštovana podpredsednica. Najprej spet se torej pojavlja isti problem kot kadarkoli, katerakoli izmed opozickih opozicijskih strank vloži zakon, pa ni pomembno, kakšna je njegova vsebina. Še posebej mislim in sem razočaran, ker to politiko, kar sem pač pet mandatov že v Državnem zboru, tole je sedaj petega, vidim da stranke koalicije, kot so sedaj sestavljene, pač niso ravno najbolj naklonjene tradicionalni družini, niso najbolj naklonjene o tem, kar smo velikokrat govorili, da je temelj vsake družbe. Upam vsaj, da bo sedaj ministrstvo za delo spremenilo en kanček odnosa do tega pomembnega vprašanja, ki je v preteklosti pač bil postavljen na drugačnih temeljih in na tak način sem prepričan, da se je poskušalo tudi rušiti zdrave temelje vsake družbe, in to ni prav, to je škodljivo in to se tudi dolgoročno pokaže, kot sem uvodoma povedal, škodljivo. Jaz sem prepričan, da se vsi zadevamo, da vlaganje v otroke, torej to je nekaj največ, kaj lahko družba naredi za to, da obstoji. In če se tega zavedamo vsi, ki sedimo danes tukaj v tem Državnem zboru, ne glede na to, kdo je v kateri politični opciji, potem bi morali iskati ustrezne rešitve, ki pomagajo in gredo v smer tistemu, kar sem povedal uvodoma, ampak na žalost ponovno vidim, da koalicijske stranke, vlada in vsi tisti, ki nosite največjo odgovornost na tem področju, nasprotujete temu, kar je predlagano s tem zakonom. Jaz moram povedati še reči samo, da ga bom z veseljem podprl. Še eno stvar se mi zdi zelo pomembno, da poskušam razložiti tistim, ki morda tega ne ne boste nikoli razumeli, in to je, jaz sem bil član družine šestih otrok in verjetno sem najbolj občutljiv, kaj to pomeni velika družina. Zgodilo se je, da je v osmi razred osnovne šole hodila moja najstarejša sestra in moja najmlajša sestra v prvi razred. Takrat je celotna, se pravi vseh šest otrok hodilo v osnovno šolo hkrati in veste, kako pomembno je bilo takrat vsak cent, vsak evrček, takrat so bili pač druge valute, drugače so se imenovale, zato da je ta družina lahko funkcionirala tako, kot se to spodobi. Da so otroci imeli tiste osnovne da smo imeli tiste osnovne potrebščine, ki so bile potrebne za to pač, da smo lahko hodili v šolo, da smo lahko hodili, da ne govorim o vseh ostalih potrebščinah in tako dalje. In vem, kaj to pomeni, zato se mi zdi, da težko razpravljate o velikih družinah in in pomoči tem velikim družinam tisti, ki imate ali enega otroka ali morda dva ali pa nobenega. Zelo težko, ker tega ne boste nikoli razumeli, kaj je bistvo. In kot sem prej rekel, da je vlaganje v otroke najpomembnejša stvar in prioriteta vsakega, sploh da ne govorim o politiki, vsakega v politiki, da s tistim svojim delčkom poskušamo pomagati, da bi se rodilo čim več otrok. Sami vidimo, to je bilo danes že desetkrat ali ne vem kolikokrat ponovljeno, da smo stara družba in mi nimamo nobene možnosti kot družba preživeti, če ne bomo imeli za seboj mladino, mlade, tiste, ki bodo v prihodnosti polnile blagajne in na tak način dobivali lahko pokojnino, zdravstveni sistem, polnili zdravstveno in tako dalje in tako dalje. Mislim, da tega ne potrebujem posebej razlagati. Se pravi naš interes mora biti prvovrstni, da pomagamo in naredimo čisto vse, ko kar lahko stori država za to, da bi se mladi pari odločali za otroke. In vsi vemo tudi eno stvar, katero se vsi zavedamo - brez visoke gospodarske rasti, brez torej spodbujanja gospodarstva, brez dobro plačanih delovnih mest nimamo kaj pričakovati in ne bi smeli si in ne sme si nobena družba, ki želi obstati, dovoliti to, kar se v Sloveniji dovoljuje sedaj v danem trenutku. Da velika, velika številka letno ali pa dnevno zapušča Slovenijo, ravno najbolj izobraženih ljudi, za katere smo veliko vložili, v katere smo veliko vložili, in celotni svet se zaveda tega, kako sposobni smo Slovenci, ker nas imajo radi, ali prideš v Ameriko, ali prideš v Švico, ali prideš v Avstrijo in kamorkoli že - se dokažemo in mi počenjamo, da te mlade ljudi, ki so v tej situaciji, naganjamo čez meje, zato, ker jim ne zagotavljamo osnovnih pogojev. Eden izmed osnovnih pogojev je seveda zaposlitev takoj po končanem šolanju, in to primerna zaposlitev. Potem drugi pogoj, primerno stanovanjsko politiko, ker bodo ti mladi lahko imeli stanovanje zase ali ga dobili v najem in s tem zagotovili skupaj s službo in primernimi dohodki, pogoje za to, da lahko ustanovijo družino in šele potem se začnejo odločati po navadi za otroke. In če otroci dobijo pri tridesetih in več letih prvič neko normalno službo, ja, logično, da pri v tem času, tudi ženske populacija ve, kaj pomeni trideset in več let rojstvo otrok, se pač potem ne odločajo. Se odločijo po navadi za enega otroka in, se pravi mi, ta družba, moramo strmeti za tem, ta politika mora strmeti za tem, ne glede na to, kdo je v kateri stranki, da ustvarjamo pogoje za to in da preprečimo beg možganov in te mladine v tujino. Nimamo nobene možnosti, da bomo ta problem in to luknjo, ki ji jaz pravim, polnili z migranti. Verjemite mi, nobene možnosti, in to je napačna politika, napačno razmišljanje že v osnovi. Zadnjič sem bil v Mariboru v pač eni ustanovi, kjer so mi povedali, da je v zadnjem času skoraj trideset procentov zaposlenih, ki so nujno potrebni za izvajanje te dejavnosti, zapustili Slovenijo in odšli v Avstrijo. In je bil pri njih na obisku predsednik vlade in so ga vprašali, spoštovani gospod predsednik, povejte, ne, nam počasi kaj naj storimo. Mi bomo morali to institucijo zapreti, če bo šla zadeva tako naprej. Enostavno jo morali ugasniti. Kaj pa s tistimi, ki v tej instituciji preživljajo svoje življenje? Ne bom šel v podrobnosti, da ... Kaj pa? In Poglejte, in potem je gospod predsednik vlade odgovoril da, veste, zdaj pa vidite, zakaj se mi zavzemamo za migrante. Ja, seveda, oni bodo tisti, ki da bodo nadomestili te ljudi, kako pa vi mislite. Tako. In če ta vlada, ta koalicija pelje takšno politiko, glejte, to je pa izpod vsakega nivoja. In da si ljudje na tako visokem položaju dovolijo na tak način obrazlagati in pojasnjevati problem, s katerim se srečujejo tisti, ki želijo rešiti problem na neki primeren normalni spodoben način, potem seveda počasi vsi ti ključni ljudje izgubljajo vero v politiko, izgubljajo vero v nas in tako dalje. In še enkrat bi rad poudaril in povedal in, jaz mislim, da vsi razumete zelo dobro to, da mi lahko rešimo našo prihodnost samo z vlaganjem v otroke. In na drugi strani preprečitvijo, da naženemo otroke čez mejo. To sta dve stvari. In mislim, da ni treba ponavljati to, kar sem rekel, da za to potrebujemo primerno gospodarsko okolje, da to potrebujemo, tako kot sem rekel, primerno gospodarsko politiko, da to da tukaj potrebujemo tudi to, kar je zajeto v tem zakonu. Se pravi, v tistem delu, ki lahko država tudi delno pomaga, pomaga sofinancirati pa ne glede, tu ne gre tukaj za, za ne vem, samo od tega kar je tukaj z zakonom zapisano, zagotovo velike družine ne bi preživele, zagotovo pa je za velike družine to velika dodana vrednost. Za nas kot družbo pa izjemno pomembno, da obstojimo. In še enkrat povem, mi vsi se zavedamo, da se družba stara. In še enkrat, mislim, da je prav, da se da se zavemo, da je za to potrebno še veliko več storiti, da se ta zadeva nekje ustavi in da se začne trend razvijati v drugo smer. In če bomo storili to in če bomo prav na pravi način razumeli, kako je potrebno in kaj je potrebno storiti za to, da bomo stimulirali ljudi oziroma mlade pare, da bodo imeli več kot enega otroka, dva, tri, potem smo na pravi poti. Ampak s tem, ko mi predlagamo karkoli takega, ki bi pomagalo tem ljudem, pač vedno nasprotovanje, pa je vedno tisoč in en razlog, argument, zakaj to ne gre skozi, zakaj to ni v redu, zakaj to s tem obremenjujemo proračun in samo to poslušam. Ko pa na drugi strani, poglejte, sem že zadnjič govoril, izgubila ta država štiristo milijonov v Ljubljanski banki, verjetno ta to cifro denarja v pri drugem tiru, da ne govorimo o sedaj, to še se ni nikoli zgodilo v naši družbi, da bi, da bi da bi lahko vsako ministrstvo pač kar mu pade na pamet, toliko takšno število je lahko zaposlenih državnih sekretarjev. Vsak sekretar pride pet tisoč evrov na mesec, približno bruto. Da si ne moremo, da si lahko dovolimo to, da ima nekdo pri nas, ena gospa, predsednica SDH-ja tule nekje mislim, da preko trinajst tisoč evrov plače, ki prodaja državno premoženje. Čigav denar je to? In da financiramo nevladne organizacije, kakor nam pade na pamet. Kakor nam pade na pamet. Neverjetno, denar gre, glejte, in od tega nobenega feedbacka, od tega nimamo nič. Vložek v otroka pa nam prinese daleč največ in zagotavlja obstoj družbe. In samo stimuliranje staršev, da bodo imeli več otrok, je tisto, kar lahko - in kar bogati prihodnost in razvoj te družbe in tudi obstoj te družbe. Ko govorimo tudi o Sloveniji. In hotel sem povedati to, da ni nobenega problema na eni strani. Velike, velike denarje iz državnega proračuna, posredno ali pa neposredno, porabljati, na drugi strani, ko pa gre za družinsko politiko, ko pa gre za temeljno prihodnost naše družbe, pa ni denarja. Vedno ista zgodba - ni denarja, ni denarja. Za državni in javni sektor ni nobenega problema. Tam ni problema dvigniti plače, sporazume sprejeti se - ta problem - sprejeti, torej - ne podpisati sporazum z z z s sindikati javnega sektorja, ni noben problem! Saj to bi lahko vsaj podpisal, če bi pristal na vse tisto, kar so zahtevali. Potem ni problema podpisati tak sporazum. Potem ga lahko podpišem tudi jaz. Brez problema. Ampak! Tisti, ki je to naredil, bi se moral zavedati tudi tega, koliko na eni strani pridelamo, koliko lahko na drugi strani zapravimo. In kaj so prioritete te družbe? Očitno za to vladno koalicijo in za to vlado so prioritete te družbe številka ena - državni in javni sektor. Ampak v tem državnem in javnem sektorju ne govorim o tistih, ki imajo minimalno plačo. To je J skupina. To bi, to je skrajno neprimerno, da se da sploh imamo tako skupino v javnem in državnem sektorju. To je - točno, sedem tisoč petsto je takih ljudi. Za njih biti bilo potrebno poskrbeti. Ne pa ravnateljem pa direktorjem pa tem pa povišati plače za pet razredov in tako dalje. Ki imajo tako ali tako že super plačo. Super plačo imajo. Se pravi, za ta del imamo denar, za to, da bi pa družinam pomagali - tu pa denarja ni. In to enostavno ne razumem. Jaz bi bil vesel, če bi imeli neko uravnilovko, še posebej pa, če imamo prioritete. In povedal sem, kar je naša prva prioriteta, če želimo, da družba obstoji. In naša prva prioriteta poleg tega - vlaganje v otroka - mora biti tudi družina. Kot osnovna celica družbe. In če bomo to na pravi način razumeli - pa če to - jaz vem, da razumemo. Samo vprašanje je, kdo izmed vas je za to pripravljen kaj narediti. Se pravi firmo v dvaTDK narediti, preko katerega se spere milijarda - nobenega problema. Dvigniti to, kar pa je tukaj v tem zakonu zapisano - pa denarja ni. Denarja ni. In povejte, kako dolgo bomo še to družbo na tak način lagali. To družbo zavajali. In kako dolgo še bo to šlo. Da bomo mlade izšolali - še tiste, ki jih so rojeni v Sloveniji - pa jih potem naganjali čez mejo. Zato ker ne ustvarjamo pogojev za primerni in kvalitetni razvoj gospodarstva. Ker če bi to naredili, bi ljudje ostali doma, zaposleni v naših firmah in bi tukaj dobivali primerne plače, da bi imeli veselje razvijati svoja znanja, svojo svojo kapaciteto znotraj domovine, kjer so se rodili in kjer smo jih tudi šolali. In neverjetno je, koliko mladih se odseli iz Slovenije. In ta primanjkljaj se pokaže. Jaz ne vem, kako dolgo še bomo mi potrebovali, da bomo to razumeli. Da mi moramo nekaj na tem storiti, da to ustavimo. In če ne bomo tega ustavili - verjemite mi, bomo na koncu sami starčki tukaj, osemdeset, devetdeset let. Kdo bo pa polnil blagajne? Kdo? Da bomo mi dobivali pokojnine? A se tega zavedate tukaj vsi politiki? In nam je potem težko nekaj dodati za to, da bi tisti, ki še bi morda pa imeli enega otroka, neki cent dodati, da bi bili oziroma da bi jih s tem prepričala tudi državna politika. Da smo pokazali voljo. Da smo pokazali vsaj tiste osnovne - tisto osnovno odločnost. Da pa bi potem še se družine odločile za dodatnega enega otroka - se pravi, če imajo dva, morda tretjega in tako dalje. Zato sem prej navedel tudi na čisto na začetku, da v mojih letih so bile družine s šestimi, petimi otroki in tako dalje. In zaradi tega je tudi civilizacija - torej, naša družba in naša domovina in Slovenija sama kot taka obstala. Potem, kako pa se sedaj trendi obračajo, pa meni verjemite, da nimamo dolgega veka in to boste prej ko slej sami ugotovili. In zato vas prosim, da vse dobre predloge, ki so dani dobronamerno, in danes, če ste poslušali mene, nisem govoril o nobeni politični opciji. Govoril sem izključno o našem skupnem interesu za obstoj in prihodnost razvoja naše družbe. In vas prosim, da ta zakon podprete in saj veste, to je prva obravnava, ta zakon je možno nadgraditi, ga je možno spremeniti, je možno praktično vse storiti, kar želimo, da ga pripravimo v taki obliki, ki bo sprejemljiva za našo družbo. Še posebej pa zadnji stavek povem, otroci so naše največje bogastvo, otroci so naša prihodnost, in verjemite mi, če vlagaš v otroke je to daleč najboljša naložba za vsako družbo in za vsako državo.